Nu vi se pare că am trăit suficient sub comunism, datorită lașității și populismului din Uniunea Europeană? De ce trebuie, din nou, noi să plătim pentru greșelile dumneavoastră?